þetta mál þarfnast ekki mikillar umræðu það var flutt líka á síðasta þingi þá af háttvirtum þingmanni sigurði kára kristjánssyni og ég á meðflutningsmaður þá og er fyrsti flutningsmaður núna

einhverjum óskiljanlegum ástæðum hafa stjórnvöld ríkisstjórnin ekki ákveðið að ganga í þetta mál því að ef svo hefði verið væru vandamálin færri en þau eru í dag við erum núna að fjalla um afleiðingun af dómi hæstaréttar í tengslum við gengistryggð lán og ég held að hver einasti virðulegi forseti aðili er hefur komið fyrir

eftirlitsstofnanir og sömuleiðis fjármálastofnanir allir allir virðulegi forseti benda á það að það verður að taka út ákveðin mál og klára þau vera með flýtimeðferð í þessum gengislánum virðulegi forseti ég ætla ekkert að hafa þetta lengra

og ef við klárum þetta ekki hratt og vel er það fullkomið ábyrgðarleysi ég legg til virðulegi forseti að þetta fari í háttvirtri efnahags og viðskiptanefnd

háttvirta efnahags og viðskiptanefnd sem hefur mælt með því að við setjum flýtimeðferð á mál sem tengjast gengislánunum og